Ich bitte zu klären, warum der Kollege, der auf Nr. 56 sitzt, gleichzeitig auf 56 und 57 abgestimmt hat.

Das Parlament hat klare Regeln Kein Abgeordneter darf auf dem Platz eines anderen für ihn abstimmen. Das gilt auch für die Grünen!